Unię Europejską i Chile wiążą nie tylko historia i tradycja, ale również silne więzy społeczne i gospodarcze.

Dlatego bardzo ważne jest dokonanie i realizacja projektu zmodernizowania układu o współpracy między Unią Europejską i Chile.